Maar daarvoor zullen we meer moeten hervormen, meer moeten besparen, zodat we met dat bespaarde geld verstandige, slimme investeringen kunnen doen. Ik denk oprecht dat het Europese EFSI fonds daarbij kan helpen.

En wat is de conclusie? We halen onze cijfers. Dat is een goede zaak. Aan de andere kant stellen we vast dat de kwaliteit van de investeringen beter moet, omhoog moet.

Dat moet onze prioriteit zijn investeren in excellentie, Europa opnieuw op de kaart zetten, niet kiezen voor nivellering naar beneden, maar wel kiezen voor echte vooruitgang.